Signora Presidente, onorevoli colleghi, una devastazione apocalittica e totale, così il governatore della Regione del Veneto, Luca Zaia, ha definito la situazione dell'emergenza causata dall'alluvione del 12 novembre che ha colpito la città di Venezia, la laguna e il litorale veneziano. I danni provocati alle infrastrutture, agli esercizi commerciali, alle proprietà pubbliche e private e al patrimonio culturale veneziano sono superiori al miliardo. Particolarmente colpite le basiliche di San Marco, Murano, Torcello, senza dimenticare l'imponente numero di chiese, 120, la metà delle quali sono andate sott'acqua, provocando danni superiori, solo alle chiese, per

Ingenti i danni subiti dalla biblioteca e dal Conservatorio sono stati compromessi numerosi e importanti documenti musicali, tra i quali le partiture di compositori come Vivaldi e Beethoven. Di fronte a una catastrofe che ha colpito Venezia e la sua laguna, patrimonio mondiale dell'UNESCO, l'Unione europea non può rimanere indifferente. Questo è il momento di dimostrare che l'Unione europea non è solo un'unione di grandi interessi finanziari ma è anche dei cittadini per i cittadini. Venga quindi mobilitato immediatamente il Fondo di solidarietà europeo, predisponendo ulteriori fondi straordinari e per la salvaguardia di un patrimonio culturale unico come quello della nostra grande città.